Am ascultat cu atenție explicațiile premierului Orbán referitoare la criza economică și fiscală cu care se confruntă Ungaria, dar această criză economică nu poate fi folosită ca un pretext pentru a stimula un populism dăunător pentru democrația europeană, pentru că iată, pe temelia acestui populism se clădesc regimuri cu evidente tente discreționare. În ceea ce privește Ungaria, ne am exprimat nu o dată aici îngrijorarea pentru îngrădirea libertăților presei, a instituțiilor statului, a opoziției politice și a drepturilor cetățenilor. Aș vrea să spun, domnule prim ministru, că retorica dumneavoastră extremistă amenință și stabilitatea regională prin implicațiile asupra conviețuirii etnice din țările învecinate. Aș aprecia dacă premierul Orbán ne ar spune azi aici în ce măsură aprobă și încurajează cererile autonomiste care vin obsedant din partea unor membri ai familiei politice din care faceți parte, Partidul Popularilor Europeni. Ne am străduit în ultimii 20 de ani să intrăm în Uniunea Europeană, să construim stabilitate în regiune, și eu cred că dumneavoastră, domnule prim ministru, trebuie să continuați această operă, nu să i premiați și să le oferiți trambuline celor care promovează ura etnică, pentru că regiunea noastră, domnule prim ministru Orbán, nu și poate permite să redevină butoiul cu pulbere al Europei. Este a șasea zi în care în România au loc în zeci de orașe demonstrații de masă la care mii de cetățeni cer demisia președintelui, ca și a unui guvern incompetent și sfidător, care manifestă repetate derapaje antidemocratice, profitând de pasivitatea vinovată a Uniunii Europene, și eu cred că a sosit momentul ca și Comisia să și arate în aceste momente solidaritatea cu populația.